explotación de esos tráficos ilícitos que violan de manera brutal y sin escrúpulos los derechos fundamentales de los más vulnerables las mujeres y los niños. Los hemos echado de menos tantas veces en nuestros discursos en el Parlamento Europeo. Va siendo hora de que hagamos algo. Y por eso, agradezco particularmente las voces que he escuchado del Grupo Popular, porque desmienten que el Grupo Popular no tenga una sensibilidad con respecto a este asunto —como escuché en el primer turno procedente del Grupo, lo que me preocupa—, y agradezco que seamos capaces de estar a la altura de este desafío que se prolonga durante mucho tiempo construyendo la mayoría necesaria para decirle a la Comisión que va siendo hora de que incorpore al rompecabezas de la respuesta, sin simplificación ninguna, también esta herramienta. El hecho migratorio es complejo, inabarcable, global. Está ahí para quedarse y ninguna de las herramientas puede valer por sí sola. El reasentamiento es un programa válido, avalado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pero tiene sus limitaciones subjetivas, cuantitativas y de países de origen. Se trata de acompañar el reasentamiento también con este instrumento además de con esa aproximación, que queríamos holística, que comprenda el llamado hecho migratorio en los países de origen, en los de tránsito y en los de destino. Pero, sobre todo, permita a las personas que se sienten desesperadas, perseguidas, con su seguridad, su dignidad y su integridad amenazadas de manera inminente, acercarse a una ventana amiga la de las delegaciones en el exterior de la Unión Europea, sabiendo que la Unión Europea está a la altura de su promesa, de su compromiso con los derechos fundamentales de las personas más vulnerables.